Madame la Présidente, demain, François Hollande sera ici, au Parlement européen, et il évoquera probablement la situation au Mali.

Cependant, cette intervention a été entachée de graves exactions de l'armée malienne contre les populations maure et touareg, et il a fallu plusieurs jours avant que ces faits ne soient fermement condamnés. Nous devons exiger des enquêtes indépendantes et faire condamner lourdement les auteurs.

Leur participation aux opérations en cours est en effet fondamentale pour venir à bout d'Al Qaïda et de ses satellites. Le Mouvement de libération national de l'Azawad est un mouvement laïque fermement engagé dans la lutte contre le terrorisme.

Il y a des besoins énormes en développement durable il faut y pourvoir. Il y a enfin la nécessité impérieuse d'accompagner les efforts de structuration de la démocratie, dans le respect des droits de l'homme et dans le respect du droit des peuples à l'autodétermination.